hæstvirtum ráðherra gylfa magnússyni alls velfarnaðar í vandasömum störfum það veitir ekki af því að búa vel að embætti viðskiptaráðuneytisins og ég fagna því að það eigi að styrkja með öllum tiltækum ráðum nú en það sem ég vildi spyrja hæstvirtan ráðherra út í er flutningskostnaður á landsbyggðinni í síðustu viku ræddum við þingmenn hér á vettvangi alþingis um húshitunarkostnað á landsbyggðinni um níu prósent heimila í landinu greiða umtalsvert hærri húshitunarreikninga heldur en aðrir landsmenn og fólk á þessum sömu svæðum þarf jafnframt að greiða og búa við himinháan flutningskostnað flutningskostnað sem hefur hamlað vexti viðkomandi byggðarlaga og í raun og veru komið í veg fyrir það að fólk í landinu hafi sömu tækifæri í leik og starfi til þess að lifa eðlilegu lífi ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvernig standi á því og ég treysti því að hæstvirtur ráðherra hafi rætt það við embættismenn í sínu ráðuneyti að á fjárlögum ársins tvö þúsund og átta var áætlað að veita hundrað milljónir króna til þess að lækka flutningskostnað hjá heimilunum á landsbyggðinni hvers vegna að sú heimild var ekki nýtt en samfylkingin fór í þá daga með ráðuneyti viðskiptamála þar sem átti að greiða þessa fjármuni út það er þannig að alþingi íslendinga setur lög og í þetta skiptið voru það fjárlög það er framkvæmdarvaldið sem á að fylgja þeim eftir það er með ólíkindum og í raun og veru framkvæmdarvaldinu til háborinnar skammar að þessar hundrað milljónir skyldu ekki hafa verið greiddar út til þess að lækka flutningskostnað fyrir íbúa á landsbyggðinni nógu hár hefur nú kostnaðurinn verið fram að þessu og þess vegna held að að við þingmenn ættum að fara fram á mjög skýr svör af hendi viðskiptaráðherra sem vel að merkja ber ekki ábyrgð á embættisfærslunni árið tvö þúsund og átta heldur er það samfylkingin hvers vegna að viðskiptaráðherra árið tvö þúsund og átta og ráðuneyti hans fóru ekki að vilja alþingis sem setti í fjárlög hundrað milljónir króna til þess að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni og í öðru lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra að því í ljósi hástemmdra yfirlýsinga félaga hans í ríkisstjórninni hver er fyrirætlan núverandi ríkisstjórnar að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni það var miklu lofað í aðdraganda kosninga sérstaklega vil ég minna á það að hæstvirtur núverandi samgönguráðherra kristján möller og hæstvirtur landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra jón bjarnason lofuðu með mjög hástemmdum hætti að fyrsta verk eða eitt af fyrstu verkum þeirrar ríkisstjórnar sem tæki við ætti að vera að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni en það veit ekki á gott hæstvirtur forseti ef marka má fortíðina þar sem samfylkingin var að störfum að hún nýtti sér ekki hundrað milljónir króna sem alþingi íslendinga veitti til þess að lækka og jafna flutningskostnað um allt land og þess vegna spyr ég hvað hæstvirtur núverandi viðskiptaráðherra ætli sér að gera í þeim efnum